Valóban röviden.

Azért fontos, hogy elfogadjuk most júliusban, mert ez lesz a biztonság garanciája, illetőleg adatvédelmi szempontból is fontos, hogy nem kontrollálatlanul mennek át adatok a továbbiakban. A szövegbe beépültek további garanciák részben az adatok kiadásának indokoltsága felett, részben az adatok kiemelésének indokoltsága felett.

Maradtak persze kérdések, többen említették ezeket az EUROPOL indokoltsága, illetőleg a tárolási idő hossza. Ami még fontos a tartalom mellett, az egyrészről az, hogy egy világos menetrendünk van arra, hogy európai TFTP kiépüljön, és egy éven belül kapunk erre egy javaslatot, illetőleg az, hogy a Tanács, a Bizottság és a Parlament kapcsolata újszerű lesz ezek után.